þegar ár er liðið frá banka og gjaldeyrishruni um þá efnahagserfiðleika sem þjóðarbúið glímir við og þau andreisnaráform sem uppi eru ástandið var alvarlegt fyrir ári það hefur verið alvarlegt fram til þessa og það er enn alvarlegt við erum sem þjóð að glíma við mestu gjaldeyris og bankakreppu sem nokkur þjóð hefur glímt við á síðustu áratugum og við stöndum frammi fyrir skuldakreppu ríkissjóðs og þjóðarbús sem ógnar efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar í aðdraganda hrunsins fyrir um ári síðan rann það upp fyrir okkur íslendingum að við stóðum ein og yfirgefin í hildarleik alþjóðlegrar

hvorki gamlar samstarfsþjóðir austan hafs og vestan né frændur okkar á norðurlöndum eina færa leiðin á þeim tíma var að efna til samstarfs við aðrar þjóðir um fjárhagslega endurreisn íslands innan vébanda alþjóðagjaldeyrissjóðsins það var löngu orðið ljóst að enginn seðlabanki eða ríkisstjórn mundi taka að sér að koma íslandi til hjálpar í gjaldeyriskreppu enginn vildi veita okkur gjaldeyrislán þó alþingi hefði heimilað slíka lántöku vorið tvö þúsund og átta þá stærstu sem um getur til að styrkja gjaldeyrisvarnir okkar engin risalán reyndust vera í boði frá einstökum þjóðum þegar þegar á reyndi og slíka hugmyndir hafa hingað til reynst vera byggðar á óskhyggju og pólitísku óraunsæi þegar að hefur verið gáð þessi staða er að mestu leyti óbreytt samstarf við alþjóðagjaldeyrissjóðinn er mikilvæg forsenda endurreisnar efnahagslífsins það var þegar ljóst á árinu tvö þúsund og átta að hið ofvaxna bankakerfi á íslandi gat ekki lengur nærst á ódýru alþjóðlegu lánsfé þá gripu tveir stærstu íslensku bankarnir til þess ráðs að safna sparifé í bretlandi hollandi og víðar inn á hávaxtainnlánsreikninga á netinu þessi samkeppni um sparifé í evrópulöndum var mjög óvinsæl hjá bankayfirvöldum í viðkomandi löndum þegar landsbankinn þverskallaðist síðan gegn eindregnum tilmælum við að koma icesave reikningum sínum í breskt dótturfélag og opnaði ofan í kaupið svo seint sem í maí tvö þúsund og átta slíka reikninga í hollandi var verið að setja þjóðina undir í fífldjörfu hættuspili við áttum engra góða kosta völ þegar alþjóðafjármálakerfið riðaði til falls í þingbyrjun fyrir ári og okkar eigið bankakerfi féll saman sjálfsagt hafa margvísleg mistök verið gerð og ákvarðanir á einhverjum stigum verið rangar allt verður það vegið og metið og dómar felldir af sögunni og dómstólum hvernig það mátti verða að við flutum sofandi að feigðarósi í okkar fjármála og viðskiptalífi

í störfum mínum sem alþingismaður beindi ég þrásinnis spurningum til stjórnvalda um það hvort stærð bankakerfisins væri ekki að vaxa ríkinu yfir höfuð ég spurði um hvort ekki væru hættur samfara áberandi krosseignatengslum í bönkum og viðskiptalífi ég spurði um innstæðutryggingar um eignarhaldsfélög og hlutverk þeirra og um lánafyrirgreiðslu til eigenda banka og fjármálastofnana engin skýr og skilmerkileg svör bárust og viðkvæðið var oftast það að eftirlitsstofnunum eða fjármálastofnunum bæri ekki skylda til að upplýsa málin meðal annars vegna þess að bankar hefðu verið einkavæddir undirstrikað var þó oftast að ekki væri hætta á ferðum þetta styður undir þá skoðun að ógagnsæi og óvönduð einkavæðing bankanna á sínum tíma og skortur á regluverki hafi verið undirrót ófaranna miklu veldur sá sem upphafinu veldur þeir atburðir sem áttu sér stað hér á landi eiga sér ekki hliðstæður í okkar samfélagssögu í löngum aðdraganda að banka og gjaldeyrishruni brást margt sem við áður töldum tryggt og sjálfsagt

og það hafa efalítið verið teknar margar rangar ákvarðanir sem leiddu okkar erfiðu stöðu hver sem niðurstaða rannsóknarnefnda alþingis verður um ábyrgð einstakra aðila blasir við að ríkisvaldið raunar allt frá einkavæðingu bankanna tvö þúsund og fjögur brást í því verkefni að koma í veg fyrir hörmungarnar sem yfir okkur dundu og að minnsta kosti draga verulega úr högginu þess vegna tel ég mér sem forsætisráðherra rétt og skylt fyrir hönd ríkisins og stjórnsýslunnar að biðja íslensku þjóðina afsökunar á vanrækslu og andvaraleysi stjórnvalda að þessu leyti þjóðin er í sárum hún hefur liðið þjáningar og skaða sem enn sér ekki fyrir endann á þess vegna á hún heimtingu á afsökunarbeiðni það er síðan rannsóknaraðila og dómstóla að leggja grunn að og sjá svo til að þeir sem ábyrgð bera axli hana ríkisstjórn samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hefur stigið mörg og afar mikilvæg skref til að tryggja að hér hafi fram fullnægjandi og afdráttarlaust uppgjör þannig að sannleikurinn um aðdraganda hrunsins verði leiddur í ljós og refsað verði fyrir misgerðir eftir rannsóknir og dómsmeðferð einskis verður heldur látið ófreistað til að endurheimta fé sem ranglega hefur verið skotið undan og falið fyrir skattyfirvöldum sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur hafa lengi verið í helmingaskiptum um stjórn landsins og þeir báru ábyrgð á því hvernig staðið var að einkavæðingu bankanna sem margir telja að sé frumrótin að óförum okkar í fjármálalífinu þar voru að mínu mati gerð stórkostleg mistök sem við nú súpum seyðið af tengsl sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks við valdahópa í viðskiptalífinu hafa jafnan verið mikil og þau hafa teygt sig inn í stjórnkerfi og stofnanir hinir einkavæddu bankar voru orsakir framfara til að byrja með og tóku forustu í uppbyggingu nýs atvinnulífs og útrás til annarra landa en síðan urðu þeir eins og umskiptingar sem sögðu sig úr siðferðilegu sambandi við íslenskt samfélag og virtust ætla að leggja undir sig heiminn án þess að hafa til þess veganesti né baktryggingu aðra en fámenna þjóð við ysta haf

og löngum aðdraganda þess hefðu haft kjark og þor til að stíga þau skref í uppgjöri við fortíðina og uppstokkun stjórnkerfisins sem ríkisstjórn samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hefur þegar tekið og boðað að verði stigið ég fyrir mitt leyti leyfi mér að efast stórlega um það ég vona svo sannarlega að okkur takist að reka algerlega burtu hagsmunapotið sem einkenndi kunningjasamfélagið hér á landi sem var gegnsýrt af krosseignatengslum samfélag sem hafði fjarlægst hinn almenna mann og hagsmuni venjulegra fjölskyldna í landinu samfélag sem byggði á tengslum og völdum fárra ég heyri því miður á fólki sem skil kann á viðskiptalífinu og verðbréfaviðskiptum að ekki hafa átt sér stað nægilega miklar breytingar að þessu leyti að því miður sitja sömu hagsmunahóparnir enn að kjötkötlunum víða í samfélaginu þetta vill ríkisstjórnin sjá breytast og þetta vill almenningur sjá breytast fólkið vill óráðsíuna græðgina og völdin burt úr höndum þeirra sem grófu undan heilbrigðu viðskiptalífi eins og ég nefndi í stefnuræðu minni í gær egtresti því að nýja bankasýslan og nýju bankarnir munu vinna þannig að endurskipulagningu á íslensku atvinnulífi að þessu markmiði verði náð mikilvægar breytingar á lögum um starfsemi fjármálastofnana eiga einnig að styðja þá viðleitni kostnaður samfélagsins af hruninu er gríðarlegur og það mun taka okkur mörg ár að greiða þann reikning er þá ótalinn sá fjárhagslegi skaði sem einstaklingar fyrirtæki lífeyrissjóðir og erlendir lánardrottnar hafa glatað í þessum hildarleik erlendir kröfuhafar bankanna einir og sér munu að líkum tapa fimm til sex þúsund milljörðum króna vegna hinna föllnu banka allt að fjórfaldri framleiðslu íslands skuldir ríkisins munu vaxa úr þrjú hundruð milljörðum króna árið tvö þúsund og sjö í rúma sautján hundruð milljarða árið tvö þúsund og tíu það er risavaxið verkefni að vinna sig út úr þessum vanda þannig að efnahagslegt sjálfstæði landsins sé teygt til frambúðar en það munum við gera eins og kemur fram í þjóðhagsáætlun sem lögð hefur verið fram á alþingi eru megináherslur ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum tvær í fyrsta lagi að koma ísland út úr kreppunni eins fljótt og auðið er á forsendum norrænna velferðarsamfélaga þetta felur í sér að ná aftur jafnvægi í rekstri ríkissjóðs endurreisa fjármálakerfið ná þjóðarsátt um lykilmarkmið og viðamiklar efnahagsráðstafanir og sátt við nágrannalöndin ár hrun íslensks fjármálakerfis í öðru lagi er það lykilatriði efnahagsstefnunnar að koma í veg fyrir að slíkt hrun geti dunið yfir á nýjan leik til þess hefur ríkisstjórnin ekki aðeins lagt fram ábyrga áætlun í ríkisfjármálum til næsta árs heldur einnig gerbreytt umgjörð hagstjórnar til að tryggja betri samþættingu hinna ýmsu þátta hennar og styrkt stöðu seðlabanka og fjármálaeftirlits á næstu árum verður samstarf þessara stofnana aukið enn frekar til að tryggja öruggt eftirlit með fjármálastöðugleika til framtíðar samstarfi alþjóðagjaldeyrissjóðinn verður enn um sinn snar þáttur í efnahagsstefnu stjórnvalda og gert er ráð fyrir að svo verði áfram fram á vormánuði tvö þúsund og ellefu

enda er hún mynduð um að tryggja efnahagslegan og félagslegan stöðugleika aðildarumsókn að evrópusambandinu er einnig liður í þeirri áætlun

alþjóðagjaldeyrissjóðinn snýst ekki einungis um lánveitingar og að byggja um gjaldeyrisforða seðlabankans kjarninn í samstarfinu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn snýst um að endurreisa trúverðugleika íslands í samfélagi þjóðanna eftir hrun fjármálafyrirtækja og gjaldeyrismarkaðar slík endurreisn kallar á aðgerðir á öllum sviðum og að því hefur verið unnið sleitulaust síðasta ár það ber því að líta á samstarfið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem leiðarvísi um efnahagslega vegferð út úr kreppunni til aukins jafnvægis og nýrrar sóknar af þessu megum við ekki mega sjónir enda þótt við séum ósátt við að bretar og hollendingar hafi beitt sér fyrir því að tefja endurskoðun áætlunarinnar og eðlilega lánafyrirgreiðslu vegna icesave deilunnar þann hnút verður að leysa hann hefur skaðað hagsmuni íslands verulega og sjóðurinn hefur sett niður hið nýja bankakerfi sem er í mótun á íslandi verður mjög frábrugðið hinu gamla hvort sem bankarnir verða í eigu einkaaðila eða ríkissjóðs er ljóst að þeir munu þurfa að breyta um starfsaðferðir tími ofurlauna og kaupauka fyrir stjórnlausa áhættusækni er lokið íslenskir bankar þurfa fyrst og fremst að hugsa um hefðbundna bankastarfsemi og öllum ætti að vera ljós sú áhætta sem fylgir verulegri innlánssöfnun banka sem starfa eftir lögmálum fjárfestingu banka á næstu mánuðum verður tekin afstaða til þess hvort sameina eigi seðlabankann og fjármálaeftirlitið á nýjan leik eða hvernig megi með öðrum hætti bæta samstarf þessara tveggja stofnana á haustþingi verður einnig lagt fram frumvarp til styrkingar laga umhverfis fjármálakerfisins þar er stefnt að því að styrkja ákvæði um ýmsa hegðunar og hæfisreglur til dæmis varðandi reglur um lánveitingar með veði í

áhættuskuldbindingar aukna möguleika til að fylgjast með eigendum virkra eignarhluta og hæfi stjórnarmanna og framkvæmdarstjóra einnig mun íslensk löggjöf á þessu sviði áfram mótast af þróun í evrópu þau gjaldeyrishöft sem sett voru á fyrir árslok tvö þúsund og níu eru ill nauðsyn við núverandi aðstæður

stefnt er að því að opna fyrir innflæði fjármagns á næstu mánuðum og lina svo höftin í stigum án þess að gengi stöðugleika verði ógnað ein mesta áskorun þessarar ríkisstjórnar er að koma í veg fyrir aukningu langtímaatvinnuleysis en um helmingur allra atvinnulausra í ágúst höfðu verið án vinnu í sex mánuði eða lengur í þeim efnum gegnir stöðugleikasáttmálinn og sú samvinna stjórnvalda aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga sem þar fer fram gríðarlega miklu máli þá er ekki síður mikilvægt fyrir endurreisn efnahagslífsins að vel takist til með endurskipulagningu skulda heimilanna allar kannanir sýna að vandinn er viðráðanlegur og í raun séu það um tuttugu prósent heimila sem þurfa á róttækum aðgerðum að halda þær tillögur um aðgerðir vegna skulda heimila sem kynntar hafa verið munu tryggja að skuldsettar fjölskyldur verða ekki fastar í skuldafjötrum um ókomna tíð þegar samdrættinum linnir og er meðal annars gert ráð fyrir möguleikum á afskriftum skulda í því skyni virðulegi forseti í júní síðastliðinn fól forsætisráðuneytið félagsvísindastofnun og hagfræðistofnun háskóla íslands að vinna stöðuskýrslu um íslenskt samfélag sem kynnt hefur verið í dag þar er staðfest sú mikla ójafnaðar og misskiptingarþróun sem varð á íslandi á síðustu tuttugu árum þeir sem mest höfðu tóku til sín sífellt stærri sneið af kökunni hagvöxtur varð meiri en víðast annars staðar en aukin hagsæld var að verulegu leyti tekin að láni þannig að í raun var um óráðsíu að ræða frekar en farsæla þróun þróunin hefur einkennst af því að ráðstöfunartekjur tekjuhæstu hópa hækkuðu langt umfram aðra hópa samfélagsins á sama tíma drógust lægri tekjuhópar aftur úr raunar er þessi aukning ein hin mesta sem hefur átt sér stað í hinum vestræna heimi nýlegar rannsóknir benda til að ýmis félagsleg vandamál séu fylgifiskar mikils ójöfnuðar til lengri tíma litið því er mikilvægt að stjórnvöld móti framtíðarstefnu um skiptingu gæða samfélagsins sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur lögðu á valdatíð sinni mikla áherslu á að lækka skatta með þeirri meginröksemd að þannig mætti lokka erlenda fjárfestingu til landsins skýrslan sýnir þó tæpast að svo hafi verið raunin fjárfestingar erlendra aðila á íslandi hafa eftir sem áður verið aðallega í stóriðju og svo í formi fjármagnsflutninga til að hagnast á jákvæðum vaxtamun milli íslands og útlanda áhugi erlendra fjárfesta á ísland jókst hreint ekki í takt

skuldir heimilanna hafa aukist hratt á síðustu árum sérstaklega upp úr árunum tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og fimm sem skýrist aðallega af innkomu bankanna á húsnæðislánamarkaðinn í skýrslan er brýnt fyrir okkur að huga sérstaklega að stöðu viðkvæmra hópa í samfélaginu i kjölfar efnahagshrunsins svo sem kvenna barna fatlaðra og fólks af erlendum uppruna

velferðarkerfi og mikil hætta er á kynbundnu ofbeldi svo sem heimilisofbeldi aukist á tímum efnahagskreppu það eru tíðindi í sjálfu sér að íbúðum landsins skuli fækka á milli ára í fyrsta sinn í um hundrað tuttugu ár en þó ekki nema um hundrað og níu það er hins vegar hæpið að líta á svo litla fækkun sem merki um að brostinn sé á landflótti merkilegra þótti mér að sjá að brottfluttir íslenskir ríkisborgarar hafi verið fleiri en þeir sem flytja heim næstum öll árin síðustu tuttugu ár þrátt fyrir mikinn hagvöxt og þá staðreynd að ísland trónir enn meðal efstu þjóða á lífskjaralista sameinuðu þjóðanna þá höldum við ekki nægilega í okkar fólk og það er auðvitað umhugsunarefni eitt brýnasta málið sem fram undan er og allir verða að leggja sig fram um er að efla tiltrú almennings á stofnanir lýðræðisins og réttarkerfisins það þarf einnig að breyta umgerð viðskiptalífs á róttækan hátt til að draga úr grunsemdum spillingu þetta styður ríkisstjórnin í þeirri vissu að stjórnkerfis og lýðræðisumbótum megi ekki slá á frest á móti það má leiða liður að því að gangi rannsóknin á bankahruninu tiltölulega hratt verði niðurstaðan trúverðug og verði réttlætinu fullnægt þá muni það verða til að efla traust stofnunum ríkisins allt kapp verður lagt á það

við þurfum nú að kveðja ár hrunsins og beina sjónum okkar í ríkari mæli fram á veginn horfa til uppbyggingar sem fram undan er og þeirra óteljandi tækifæra sem framtíðin býður okkur á íslandi þó margt hafi breyst í hruninu þá breytist það aldrei að ísland er og verður land tækifæranna